Arabské a muslimské národy zde prožívají proces politické demokratické emancipace, své dá se říci Pražské arabské jaro. Mladí lidé od Tuniska přes Egypt, Jemen, Sýrii až po Bahrajn požadují více svobod, více demokracie, více lidských práv. Je nejen politickým a bezpečnostním zájmem Evropské unie, ale především také naší morální povinností našim arabských přátelům v jejich emancipačním úsilí všestranně pomoci, protože hodnoty, za které bojují, jsou také našimi hodnotami a úspěšné naplňování a uplatňování těchto hodnot je také základním předpokladem k trvalému míru, stabilitě, rozvoji a prosperitě. Všestranná pomoc by však neměla znamenat naše vměšování, protože jsem toho názoru, že budování občanské společnosti, demokracie a právního státu musí zůstat v arabském a muslimském vlastnictví.